Nyní dovolte k samotnému textu směrnice. Pamatuji si dobu, kdy jsem za Českou republiku před více než devíti lety vyjednával text tohoto právního předpisu. Tehdy byla velká podpora toho, aby se opravil minimální právní standard pro oběti trestných činů v Evropě. Je pro mě šokující a nepochopitelné, že po více než osmi letech jsou zde členské státy, které tato pravidla dosud nepřenesly do své národní legislativy. Ukazuje to bohužel problém evropského práva, kdy pak můžeme těžko vysvětlit našim občanům, proč Evropská unie ne vždy efektivně reguluje a funguje, když členské státy nejsou ochotny plnit své závazky.